Señora presidenta, esta mañana, hace ya más de doce horas, en esta misma aula plenaria, rendíamos homenaje a Simone Veil, símbolo del primer Parlamento directamente elegido por la ciudadanía europea hace 38 años. Desde entonces este Parlamento ha crecido, ha madurado.

legisla sobre derechos fundamentales y legisla nada menos que sobre el Derecho penal, una competencia tradicionalmente atribuida con carácter exclusivo a la soberanía de los Estados miembros. Es el momento de que digamos con toda claridad que este Parlamento importa, que no es un Parlamento de segundo grado que se lo digamos a los 500 millones de ciudadanos a los que este Parlamento representa y lo digamos con especial coraje, en un momento en el que estamos adoptando una legislación penal que, además, suministra recursos adicionales en la protección de los intereses financieros de la Unión, cuando tan necesarios son para subvenir a los destrozos de la política de austeridad, para suministrar los recursos necesarios para restaurar el malherido modelo social europeo, para que pueda de nuevo cobrar sentido toda la política del modelo social europeo que hizo la mejor Europa. Creo que es el momento de que este Parlamento reivindique su carácter legislativo, su carácter normativo y vinculante, porque encuadra el Derecho penal y la legislación en materias tan importantes como los derechos fundamentales en la protección de datos de los Parlamentos nacionales de los, todavía hoy, veintiocho Estados miembros que es un Parlamento que realmente puede mejorar la vida de la ciudadanía y puede suministrar recursos en algo tan importante como es la lucha contra el fraude del IVA transfronterizo, el fraude de gran escala que importa miles de millones al presupuesto europeo, siendo como es un recurso fundamental para la financiación de la Unión Europea. Y lo está haciendo este Parlamento, exigente con la Comisión y exigente con el Consejo.

Queremos ahora, por fin, que el Consejo saque adelante la cooperación reforzada de la Fiscalía Europea y completemos la arquitectura querida por el espacio de libertad, justicia y seguridad en Europa.